Już kilka miesięcy temu kiedy kończyliśmy pracę nad przeglądem rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, znoszącym procedurę egzekwatury, pozwalając w ten sposób na swobodny przepływ orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej podkreślałem ogromne znaczenie wysokiego poziomu wzajemnego zaufania systemów sądowniczych, które zdołaliśmy osiągnąć w Unii Europejskiej. Po ustanowieniu europejskiego nakazu ochrony kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i pewności prawnej podczas korzystania ze swobody przemieszczania się jest omawiane dzisiaj sprawozdanie. Wzajemne uznawanie cywilnych instrumentów ochrony jest ważnym uzupełnieniem tej niezwykle starannie budowanej sieci prawa, która pozwoli osobom, które przeszły często bardzo trudne sytuacje życiowe, bez obaw realizować osobiste i zawodowe plany życiowe także poza granicami własnego kraju. Warto podkreślić, że tworzony w ten sposób spójny system ochrony i wsparcia ofiar przestępstw we wszystkich państwach członkowskich ma przede wszystkim na celu zapewnienie ochrony przed popełnieniem ponownych przestępstw wobec tych osób. Ten wymiar oddziaływania prewencyjnego może stać się także ważnym i skutecznym instrumentem w walce przeciwko zorganizowanej przestępczości, szczególnie w obszarze handlu ludźmi. Wczoraj w tej Izbie dyskutowaliśmy o skuteczności wdrażania programu sztokholmskiego, podawaliśmy przykłady tematów spraw, które wciąż jeszcze mamy do załatwienia. Dzisiaj mamy przed sobą kolejny instrument prawny, który w praktyce przyczyni się do budowania bezpiecznej dla obywateli Unii Europejskiej.